Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Hvala lepa, minister, za odgovor. Ta me ohrabruje, moram reči. Vendarle, ko sem raziskoval to področje sem, se pogovarjal tudi z vodilnimi ljudmi na pošti in tudi z drugimi deležniki. In nekako prišel do ugotovitve, da lastnik pošti, to je DUTB, oziroma SDH, zastavlja zgolj in samo, finančne kriterije za doseganje nekih ciljev. Dosti manj se pa ukvarja z drugimi elementi, ki so tudi znotraj podjetij, ki jih upravlja, ta krovna organizacija. Zdaj, v okviru tega se postavlja vprašanje, ali takrat, kadar gre za tipična javna, javne storitve, ali res mora biti v prvem, prvem planu, donos, kljub tem kriterijem, ki se jih vi našteli, ali vendarle kaže pogledati tudi širši pomeni javnih storitev, zlasti na območjih, ki so, recimo, marginalni. S tem ljudje dobivajo relativno slab občutek na terenu, da se jim odvzema tudi pošta, tudi če ni, veliko storitev tam noter, so emocionalno vezani na tisto pošto, tam se še kaka, družabne zgodbe okoli dogajajo. Nemalo pošt ima pa tudi, kot veste, ne, bančno poslovanje preko NKBM-a. Tako, da, vam predlagam, spoštovani minister, tako sem tudi s terena dobil nekje, predlog, da bi se še enkrat usedli na sestanku deležniki, se pravi, direktor pošte, nekdo z ministrstva, ki je za to zadolžen, b lastnik in videli, kaj s temi poštami v bodoče početi. To je moj predlog. Seveda ne more biti zahteva. V mojem volilnem okraju bomo, bojo zelo zadovoljni, če to speljete, pa tudi vodstvo pošte. Hvala.